Doamnă președintă, domnule comisar, vreau de la bun început să felicit raportoarea pentru că, într adevăr, este un raport de care avem nevoie cu toții. Sunt de acord că societatea civilă este cel de al treilea sector al unei societăți democratice, decente, sănătoase, alături de sectorul public și cel privat. Societatea civilă poate juca un rol important în consolidarea democrației, în monitorizarea puterii statale, în promovarea unei bune guvernări.

Doresc însă să atrag atenția referitor la faptul că există o legătură directă între nivelul și calitatea educației și integritatea, calitatea și eficiența societății civile. De aceea, cred, domnule comisar, că este nevoie să avem programe conexe prin care să putem să asigurăm educația populației, pentru că societatea civilă este de fapt cine?

Poate există exemple în țări în curs de dezvoltare în care, din rândul societății civile, așa zisă societate civilă, avem cazuri de persoane corupte și care acționează în contrasens cu democrația.